Frau Präsidentin, Herr Kommissar, lieber Michael Cashman! Das ist ein guter Bericht, denn es geht hier um die Fortsetzung der Beziehungen zwischen 78 Ländern und den 27 EU Mitgliedstaaten. Diese Möglichkeiten, die wir durch die Zusammenarbeit haben, werden leider vom Parlament, von der Kommission, aber insbesondere von den Mitgliedstaaten deutlich unterschätzt.

Ein zweiter Punkt Durch die Zusammenarbeit mit den 78 Staaten haben wir Möglichkeiten, auf Klimaschutzziele Einfluss zu nehmen.

Wir haben die Mitgliedschaft für 78 Länder, aber ein Land hat nur Beobachterstatus, das ist Kuba.